Podporujem úsilie pani Ashtonovej, že jediným riešením tohto konfliktu je snaha napomôcť k vytvoreniu dvoch nezávislých a demokratických štátov, ktoré budú schopné vedľa seba existovať a žiť v mieri. Nesmieme samozrejme zabúdať ani na jedného človeka, ktorý prišiel v boji v tejto vojne o život, ale samozrejme táto vojna musí čoskoro skončiť. Verím, že začiatkom tohto konca môže byť práve uznanie Palestíny ako nezávislého štátu a postavenie oboch strán konfliktu na jednu úroveň.

Arabskej jari, táto má na svedomí viac ako len dve revolúcie v Egypte a v Tunisku a stále nedokončenú občiansku vojnu v Líbyi, ale ďalšie množstvo veľkých alebo menších protestov a samozrejme veľký počet ľudských životov. Je veľmi ťažké odhadnúť, či všetky zmeny budú mať pozitívny dopad.